Se parliamo di appalti pubblici, dobbiamo essere chiari oggi, mentre in Europa il novanta percento degli appalti pubblici è aperto a imprese di paesi terzi, le nostre imprese hanno accesso solo al trentadue percento degli appalti statunitensi e solo al ventotto percento di quelli giapponesi, solo per fare due esempi di economie

Per non parlare di quello che accade in Cina. Non è possibile accettare questa mancanza di reciprocità. È una sorta di concorrenza sleale. Ben venga quindi questo regolamento per rafforzare i poteri negoziali della Commissione, per far rispettare, in condizioni di non discriminazione e parità di trattamento, le giuste regole di un mercato effettivamente competitivo.